Predsedujoči, v skladu s poslovnikom imam jaz za svoj postopkovni predlog tri minute. Pri mojem prvem predlogu ste mi vpadli v besedo in mi niste dovolili nadaljevati. Zdaj bi pa zelo rada vedela, na podlagi katerega člena poslovnika je bil zdaj ta odziv predlagatelja na moj postopkovni predlog. In upam, da bom naslednjič imela te tri minute.